În perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană, Comisia Europeană a monitorizat cu atenție situația adopțiilor internaționale și a recomandat stoparea acestora, în urma sesizării unor abuzuri în practicile de adopție însă, în 2009, în contextul Conferinței Comisiei Europene și Consiliului Europei pe tema provocărilor procedurilor de adopție în Europa, am adresat o scrisoare domnului Jacques Barrot, prin care am dorit să atrag atenția asupra consecințelor redeschiderii pieței pentru adopțiile internaționale și am făcut un apel la consecvență din partea Comisiei Europene. În urma unei anchete realizate de către un ziar din România, suntem confruntați cu ipoteza unui abuz de putere din partea Comisiei Europene, manifestat prin impunerea concluziei raportului oficial al Conferinței, prin care se recomandă înființarea unei Agenții Europene pentru Adopții. Consider că imaginea Uniunii Europene are de suferit în urma asocierii gardianului tratatului european cu falsificarea unui act oficial. De aceea, aștept din partea Comisiei Europene un răspuns clar, motivat, prin care să se înlăture acest semn de întrebare la adresa verticalității sale.